Grazie soprattutto per aver ribadito, nel corso del suo intervento, la centralità del Parlamento europeo nell'azione a favore dei cittadini, a favore del miglioramento della nostra Unione.